in Europa i rifugiati e i richiedenti asilo in fuga dalle loro terre dilaniate da conflitti e dalle conseguenti situazioni di povertà. In realtà ci preoccupiamo solo, ma non facciamo quasi nulla per avere una politica comune europea dell'immigrazione. Accanto a ciò abbiamo, nello stesso tempo, difficoltà a vedere che la crisi umanitaria dei rifugiati non è soltanto un fenomeno situato alle porte dell'Europa e nell'area del Mediterraneo, ma è una situazione di carattere globale. Sono presenti milioni di rifugiati e sfollati fuori dal contesto europeo che non possiamo ignorare. Il campo rifugiati di Dadaab è l'esempio evidente di ciò di cui stiamo parlando ed è anche per noi, Commissario, un banco di prova sulle nostre capacità di intervento e di accompagnamento dell'accordo tra Kenya, Somalia e UNHCR. Cosa deve guidarci in questa nostra azione europea? Due direttrici di marcia che considero fondamentali la prima riguarda la salvaguardia del principio del diritto internazionale umanitario. La seconda, abbiamo l'esigenza di un diverso approccio della politica di cooperazione capace di intervenire sulle condizioni di conflitto e di povertà. Non fare ciò significa pagare con gli interessi questa nostra assenza.